herra forseti það er nú kunnara en frá þurfi að segja að evrópusambandið hefur staðið í miklum æfingum hvað varðar skipulag orkumála og ætlunin hefur verið að markaðsvæða og eftir atvikum einkavæða þá starfsemi eins og ýmislegt fleira á þeim bæ

upplýsingar til iðnaðarnefndar um að málin hefðu alls ekki verið vaxin eins og sagt var á sínum tíma af hálfu þáverandi utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra enda í ljós komið að fjölmörg aðildarríki evrópusambandsins hafa fengið mismunandi stig undanþágna eða heimilda til að framkvæma þessi mál með sínum sérstaka hætti þar á meðal eyjar í miðjarðarhafinu og jafnvel landlaust ríki inni á miðju meginlandi evrópu eins og lúxemborg ný aðildarríki eins og sum eystrasaltsríkjanna og þar fram eftir götunum en nú er svo komið að þeir úti í evrópu eru lagðir af stað á nýjan leik og nítjánda september síðastliðinn voru kynnt áform orkumálakommissars og samkeppniskommissars evrópusamsambandsins um nýtt regluverk á sviði orkumála og hér höfum við þar af leiðandi tækifæri til að fylgja málinu eftir og fylgjast með því frá byrjun það hefur verið rætt hér á þessum stað og úr þessum ræðustóli meðal annars fyrir nokkrum dögum að alþingi komi of lítið að málum á undirbúningsstigi við höfum alla vegana enga afsökun í þessu tilviki því nú liggur það fyrir og hér með er það vonandi öllum ljóst að slík vinna er nú farin af stað innan evrópusambandsins og hún mun hafa áhrif á okkur í fyllingu tímans ef þessi nýja regluskipan verður sett hún virðist eiga að ganga út á það ef marka má bæði ræður orkumálastjórans og samkeppnisstjórans sem og það sem barroso sjálfur sagði í madrid fyrsta október síðastliðinn að höggva raforkumarkaðinn enn meira niður og fara í frekari aðskilnað framleiðslu dreifingar og sölu og þar með höggva líka á eignartengsl eða eignarbönd en núgildandi regluverk gerir það mun þá auðvitað hafa áhrif hér jafn fáránlegt og það í raun og veru er enda engar eiginlegar samkeppnisforsendur fyrir hendi á íslenskum raforkumarkaði það voru allt saman brandarar frá upphafi fyrirtækin nánast öll í opinberri eigu og ísland afmarkaður og einangraður orkumarkaður með eigu tenglsum við önnur lönd nema þá þeim óbeinu sem fólgin eru í samkeppninni um staðsetningu fyrirtækja þess vegna voru og eru öll rök til þess að ísland skipi þessum málum á þann hátt sem hagstæðast er hér fyrir okkur út frá okkar aðstæðum og okkar hagsmunum og reyna að leita eftir undanþágum frá því að þurfa að uppfylla ákvæði frá evrópu sem eiga alls ekkert við hér ég leyfi mér því að spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur ráðuneytið fylgst með þessari vinnu á vegum evrópusambandsins hvaða áhrif mundu